nokkrum sinnumalla vega tvisvar á undanförnum þingum hún hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að vegagerðinni skuli falið að vinna tillögur sem byggist á því að allar helstu leiðir á þjóðvegi eitt sjó einkum verði lagt til grundvallar aukið öryggi og stytting leiða milli suðvesturhornsins og annarra landsvæða og þverun fjarða við útfærsluna og horft til mesta mögulega sparnaðar miðað við fimmtíu ára notkun mannvirkja reiknaður verði út sparnaður samfara nýju vegakerfi um jarðgöng bættra samgangna eins og vitað er hæstvirtur forseti hafa flutningar hér á landi vöruflutningar og fólksflutningar einnig farið á undanförnum árum í meira mæli á þjóðvegi landsins bæði vegna þess að smátt og smátt hefur vegakerfið verið að lagast þó að þar vanti auðvitað mikið á

og horft til arðsemi langt fram í tímann að því er varðar þær framkvæmdir sem við erum hér að leggja til

og við erum auðvitað að sjá það að samgöngukerfið þjóðvegakerfið hefur þurft að taka við öllum flutningum á undanförnum árum yfir á þjóðvegina þar sem skipaflutningar hafa lagst af þar af leiðandi teljum við

vegagerðinni verði falið að gera úttekt í þessa veru það fylgir svofelld greinargerð með þessari tillögu að líkindum má koma öllum þjóðleiðum á láglendisvegi með gerð innan við tuttugu jarðganga sem yrðu samanlagt um hundrað kílómetra eða styttri og því litlu lengri í kílómetrum talið en þau göng og jarðhellar sem fylgja gerð kárahnjúkavirkjunar ekki fer á milli mála að þekkingu við gerð jarðganga hefur fleygt fram hér á landi og að kostnaður fer lækkandi á hvern kílómetra í jarðgangagerð verkhraði er einnig meiri en áður eins og sást við gerð jarðganganna undir almannaskarð og milli fáskrúðsfjarðar og reyðarfjarðar það er líka rétt að láta það koma hér fram hæstvirtur forseti að kostnaður við gerð jarðganganna undir almannaskarð annars vegar fyrir auastan og hins vegar milli reyðarfjarðar og fáskrúðsfjarðar sem eru hvort tveggja afar þarfar lagfæringar og framtíðarlausnir varðandi vegakerfið á austfjörðum að því er nær til þessara framkvæmda þar erum við að tala um að kostnaðurinn við hvern kílómetra í jarðgöngum hafi legið á bilinu sex hundruð fimmtíu til sjö hundruð milljónir á núverandi verðlagi öllum er ljóst eftir reynsluna af vestfjarða og hvalfjarðargöngum hvaða hag menn hafa af svo öruggum þjóðvegum styttri leiðum milli staða og landsvæða sem og tíma og eldsneytissparnaði sem fylgir varanlegum samgöngubótum sem endast í áratugi og aldir gefin var út áætlun um jarðgöng í janúar árið tvö þúsund og lagt til að hún yrði endurskoðuð á fjögurra ára

hefur verið unnið að gerð nýrra góðra fjallvega um nokkra þá staði sem stungið var upp á eða lagt til að yrði kannað svo að varla verður nú farið þar í jarðgöng nú á næstunni og þess vegna eru þeir staðir ekki taldir upp í þessari tillögu en það er búið að leggja veg yfir klettsháls á barðaströnd sem var mikill farartálma reyndar er það nú svo og var svo sem varað við því að sá vegur yrði ævinlega erfiður vegna staðhátta og veðurhæðar ásamt því að veðurkerfið er sérstakt nokkuð á klettsháls og þar verður snjósöfnun oft á ákveðnum stöðum sem lokar fyrir leið ásamt veðurhæð þannig að alla vega sá sem hér stendur hefur þá skoðun og hafði hana löngu áður en þessi nýi vegur var gerður að það hefði verið misráðið að fara yfir klettshálsinn í stað þess að fara neðar með það vegstæði og gera göng undir klettshálsinn sem hefði auðvitað leyst þennan farartálma sem alltaf er til staðar á barðaströndinni eins og útvarpshlustendur heyra jafnan þegar eitthvað breytir veðri það er búið að leggja nýja veg um bröttubrekku sem ekki er lengur brött heldur aflíðandi vegur og mjög góð til yfirferðar einnig er búið að leggja nýjan veg um svokallaða vatnaleið á snæfellsnesi sem er einhver besta vegalagning og vel gerður vegur sem maður hefur séð yfir fjall eða fjallgarða og það leysti auðvitað af hólmi þær hugmyndir sem áður voru um göng jafnvel yfir í staðarsveit og kolgrafarfjörð það er lokið gerð jarðganganna um almannaskarð og reyðarfjörð og til fáskrúðsfjarðar eins og áður var getið og nú er hafin vinna við svokölluð héðinsfjarðargöng sem eru nú komin á framkvæmdastig

láglendisvegur verður væntanlega lagður um mjóafjörð í djúpi fyrir reykjanes og vatnsfjörð og yfir skálavíkurháls þannig að hugmyndir um göng undir eyrarfjall sem hafa meðal annars verið reifuð af þeim sem hér stendur úr botni mjóafjarðar yfir í botn ísafjarðar verða ekki á dagskrá á næstu árum eða áratugum að því gefnu að þessa vega lagning fari fram með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í dag þá standa eftir eftirfarandi leiðir þar sem gera þyrfti jarðgöng arnarfjörður dýrafjörður þar er búið að rannsaka og gera kannanir á berglögum og ekkert því til fyrirstöðu að fara í þá framkvæmd en það þarf hins vegar að leggja línur um það hvert framhaldið eigi að vera þegar þeirri gangagerð lýkur sem væntanlega gæti orðið innan kannski tveggja þriggja ára ef bjartsýnin fær nú svolítið að ráða þá þarf að ákveða um vega stæði áfram og við höfum auðvitað lagt á það mikla áherslu vestfirðingar að með því að rjúfa einangrunina milli dýrafjarðar og arnarfjarðar væri búið að opna möguleika fyrir menn af norðursvæði og suðursvæði að hafa eðlilegar samgöngur og eðlileg samskipti

göng á milli fjarða vestur úr borgarfirði sem er innfjörður arnarfjarðar

og tengja þannig saman með sem stystum leið bíldudal annars vegar og patreksfjörð tálknafjörð og barðaströndina með sem stystum leiðum við norðurhluta vestfjarða það er auðvitað markmið sem vestfirðingar hafa óskað eftir í áratugi að yrði gert og að þetta yrði gert að einu samgöngusvæði ég hef haft efasemdir um að það ætti að fara með göng undir dynjandisheiði þau

annað borð snjóar á vestfjörðum og það gerist nú alltaf annað slagið hæstvirtur forseti að það verður snjóþungt í dölum

ég hefði því haft hugmyndir um það að skoða annað vega stæði til þess að tengja saman þessar byggðir enda er meginmarkmiðið að ná þessum byggðum saman með sem stystum vegi þannig að það geti í framtíðinni orðið klukkustundar akstur eða eitthvað slíkt á milli bíldudals og ísafjarðarsvæðisins á öruggum láglendisvegi þar sem menn þurfa hvergi upp á fjall að fara það er sú framtíðarsýn sem ég hef fyrir þessa samgöngubót auðvitað sem eru hvort tveggja hliðar þar sem mikið grjóthrun er og það er nú verið að taka til við að

um tröllatunguheiði hefur verið ákveðið að fara yfir þá heiði en ekki undir úr þessum dalbotnunum tveimur það er arnkötludal og gautsdal

að þegar vestur í dala er komið er hægt að aka á láglendisvegi til reykjavíkur því að ef svo skyldi fara að

og er lægri og snjóléttari þar af leiðandi væri margt unnið við slíka samgöngubót ef við gefum okkur miðað við núverandi stöðu hæstvirtur forseti af því að ég sé að tíma mínum er að verða lokið og ég verð sennilega að biðja aftur um orðið að það kosti um sjö hundruð milljónir á verðlagi dagsins í dag að gera kílómetra í jarðgöngum

þannig að það sem eftir stæði væru kannski sextíu til áttatíu kílómetrar af jarðgöngum til þess að koma öllum vegum á láglendi undir tvö hundruð metra hæð yfir sjó þá getum við verið að tala hér í kringum fimmtíu milljarða fimmtíu og sex milljarða ef við erum að tala um áttatíu kílómetra sem þarf í þessa áætlun við erum hér að tala um áætlun til tuttugu ára þannig að það sem þyrfti að merkja inn í svona

gera göng og það þarf að horfa á göng milli norðfjarðar og eskifjarðar og seyðisfjarðar og héraðs það er skriðdalur og það er reynisfjall í mýrdal og svo framvegis og væntanlega þurfum við í framtíðinni miðað við umferðina um hvalfjarðargöng að horfa til nýrra hvalfjarðarganga hæstvirtur forseti þar höfum við horft á mannvirki sem hefur fært okkur mikið umferðaröryggi og þar ber auðvitað að horfa til þeirra lausna sem hafa gert það ásamt því að stytta vegalengdir því að framtíðin verður sú að það fara enn þá fram meiri flutningar en þó eru komnir á þjóðvegina í dag og finnst þó mörgum nóg um